Die Arbeitswelt entwickelt sich immer weiter, neue Technologien, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Studien legen dar, dass Stoffe, die jahrelang ohne Bedenken genutzt wurden, krebserregend sind und tausende Menschen das Leben kosten. Asbest ist das bekannteste Beispiel für eine solche Entwicklung. Aus diesem Grund begrüße ich und beglückwünsche ich die Kommission, dass sie den Forderungen nach einer Überarbeitung der Richtlinie nachgekommen ist. Ich möchte nicht im Detail auf die einzelnen Stoffe eingehen

Wir müssen an dem Gedanken festhalten, dass Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeiter Investitionen sind und nicht ausschließlich als Kosten zu betrachten sind. Investitionen, die den Arbeitern und deren Gesundheit zugutekommen, haben nicht nur positive Auswirkungen auf die Produktivität der Unternehmen, sondern auch auf die Gesellschaft insgesamt. Natürlich müssen sich die Unternehmen vor allem kleine und mittlere auf die neuen Vorschriften umstellen. Vernünftige Übergangsfristen sind deswegen vorgesehen.

Zum Schluss möchte ich hervorheben, dass auf Druck des Parlaments die ärztliche Überwachung auch über das Ende der Arbeit hinaus und zum Schutz der Gesundheit der Betroffenen als notwendig erachtet wird.